Frau Präsidentin! Es ist schon interessant, dass für das Versagen der Brüsseler oder der belgischen Behörden im Zusammenhang mit den tragischen jüngsten Vorfällen und Anschlägen seitens der verantwortlichen Politik keine Konsequenzen übernommen wurden.

Stattdessen gab es blumige und kunstvolle Rechtfertigungen. Dass einer der Drahtzieher der Anschläge im Europäischen Parlament gearbeitet hat, verwundert nicht im Geringsten, gehen doch auch hier in diesem Haus bekannte Muslimbrüder ein und aus.

Der Aktionismus allerdings geht weiter. Statt dem Sammeln aller möglichen Informationen zu Fluggastdaten brauchen wir ein fokussiertes Screening hinsichtlich auch der Gemeinsamkeit der Attentäter, so, wie es der israelische Geheimdienst auch empfiehlt.